Monsieur le Président, je voudrais moi aussi, à mon tour, remercier le vice président Kallas pour l'excellente collaboration avec ses services, remercier encore mes collègues avec qui, effectivement, nous avons mené un travail extrêmement constructif sur un dossier aussi complexe, et, enfin, remercier la présidence du Conseil pour la qualité de notre relation afin de trouver un accord sur ce dossier. Je ne vais pas épiloguer, mais je voudrais simplement exprimer ma conviction que ce texte permettra de renforcer sensiblement la sécurité aérienne. Nous avons la chance en Europe d'avoir des experts et des champions mondiaux dans le domaine de l'aéronautique, qu'il s'agisse d'avionneurs, de compagnies aériennes ou encore de petites et moyennes entreprises. L'avion reste un mode de transport sûr dans lequel nos concitoyens peuvent avoir confiance. L'adoption de ce règlement demain devrait être le signe que la sécurité aérienne reste une préoccupation et un objectif commun aux législateurs mais aussi à tous les acteurs de cette filière. Je vous remercie et je rends encore une minute au débat.